borist hefur svohljóðandi bréf frá kristni h gunnarssyni níundi þingmaður norðvesturkjördæmis forseti alþingis guðbjartur hannesson alþingi reykjavík reykjavík tuttugasta og fimmta febrúar tvö þúsund og níu tilkynni forseta alþingis hér með að ég hef með bréfi í dag sagt mig úr þingflokki frjálslynda flokksins virðingarfyllst kristinn h gunnarsson